tal vez porque soy hija de una niña que fue refugiada de guerra y veo que la gran mayoría de ellos no van a tener futuro, no van a tener el futuro que pudo conocer finalmente mi madre. El problema de esta Resolución es que la evaluación no es del todo real no existe la voluntad política que pueda convertir esta bonita Resolución en realidad. Estamos tapando con palabras las montañas de barro y de miseria de niños y niñas que no tienen futuro, de mujeres esclavizadas en Libia, de enfermos. Pedimos en la propuesta que no se criminalice la ayuda humanitaria, pero no hemos hecho otra cosa, desde el acuerdo con Turquía, que quitar de en medio a las ONG. Las autoridades dicen cosas pero, poco a poco, quitan testigos incómodos.